Es ist schon erstaunlich, dass jetzt auf einmal, wo viele Menschen zu uns kommen, viel mehr über die Bekämpfung der Fluchtursachen gesprochen wird, dass das auf einmal Hochkonjunktur hat. Ich erinnere mich, dass ich viele Jahre wie viele andere auch davon gesprochen habe, dass die Entwicklungszusammenarbeit erhöht werden muss, dass tatsächlich die wirklichen Fluchtursachen bekämpft werden müssen eine ungerechte Handelspolitik, eine ungerechte Fischereipolitik, Agrarpolitik der Europäischen Union.

Da gibt es Versprechungen ja, auch beim Gipfel von Valetta wieviel Geld jetzt gezahlt werden soll. Doch woher sollen wir glauben, dass das jetzt endlich kommt?